Jómagam ez év márciusában az orosz Civil Kontroll nevű társadalmi szervezet meghívására részt vettem a regionális választásokon megfigyelőként. Ezen alkalommal sikerült beszélnem az orosz választási bizottság elnökével, Viktor Csurovval, aki tájékoztatott arról, hogy jelenleg nincs érvényben megállapodási szerződés a két ország között választási megfigyelők küldésére. Éppen ezért nagyon fontosnak tartom azt, hogy az EBESZ tárgyalások sikerrel záruljanak, és az Európai Parlament képviselői is részt vehessenek hivatalosan az oroszországi választásokon. Ugyanezt kérem Fleckenstein bizottsági elnök úrtól, hogy a szeptemberben, Varsóban legközelebb összeülő bizottsági ülésen ezt a kérdéskört vessük fel mindenféleképpen